Am votat în favoarea acestei rezoluții, deoarece mutilarea genitală este o practică barbară, inacceptabilă în secolul XXI.

Deși există legi care o interzic, practicarea ei continuă în multe locuri din lume, riscând să afecteze anual trei milioane de femei. Iar unele cazuri se produc pe teritoriul Uniunii Europene. Chiar în această perioadă se derulează în Franța procesul unui cuplu acuzat că și a mutilat cele patru fiice. Solicit Comisiei să acorde o atenție prioritară prevenirii practicilor menționate, în cadrul unei strategii globale de combatere a violenței împotriva femeilor.

Subliniez importanța campaniilor de informare cu privire la riscuri și consecințe.